Herr Präsident! Amnesty International berichtete von schlimmsten Grausamkeiten gegenüber Flüchtlingen in Libyen, und ich wiederhole den bereits zitierten Bericht der Deutschen Botschaft in Niger, die von schwersten systematischen Menschenrechtsverletzungen in Libyen spricht. Ich zitiere wörtlich Authentische Handyfotos und videos belegen die KZ ähnlichen Verhältnisse in den sogenannten Privatgefängnissen. Derartige Berichte bestätigen, dass es keine Rückführungen von Flüchtlingen nach Libyen geben darf. Mit der Ausbildung und Ausrüstung der libyschen Küstenwache wird aber auch deutlich, dass die Mitgliedstaaten versuchen, den Bruch des völkerrechtlichen Refoulement Verbots zu umgehen. Politisch macht es aber keinen Unterschied, ob wir die Menschen selbst ins libysche Chaos zurückschicken oder die Küstenwache des Landes dazu befähigen. Wer dazu beiträgt, dass Menschen in libyschen Auffanglagern der Folter ausgesetzt werden, der hat Mitverantwortung für schwerste Menschenrechtsverletzungen.